fyrir nefndaráliti frá meiri hluta efnahags og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breyting á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt og lögum númer níutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og sex um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur með síðari breytingum nefndarálitið er að finna á þingskjali fimm hundruð sextíu og átta nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund ólaf darra andrason frá alþýðusambandi íslands elísabetu guðbjörnsdóttur dórótheu jóhannsdóttur og ingibjörgu helgu helgadóttur frá fjármálaráðuneyti sigurjón högnason frá embætti ríkisskattstjóra gunnlaug júlíusson og þórð skúlason frá sambandi íslenskra sveitarfélaga hannes g sigurðsson frá samtökum atvinnulífsins og davíð þorláksson frá viðskiptaráði nefndin óskaði auk þess eftir umsögnum um frumvarpið í frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á lögum um tekjuskatt og jafnframt ein breyting á lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur lagt er til að frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og sjö lækki tekjuskattur einstaklinga um eitt prósent í stað þess að lækka um tvö prósent eins og gert var ráð fyrir samkvæmt lögum númer hundrað tuttugu og níu tvö þúsund og fjögur um breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt og fleiri lögum lögð er til breyting á aldursmarki barnabóta þannig að það hækki úr sextán í átján ár þá er í frumvarpinu lagt til að neðra aldursmark ívilnunar vegna útgjalda til menntunar hækki í átján ár einnig er lagt til að fjárhæðir persónuafsláttar sjómannaafsláttar og vaxtabóta hækki frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö og sömuleiðis að fjárhæðir persónuafsláttar taki árlega hækkunum til samræmis við breytingar á vísitölu neysluverðs lagt er til að greiðslur til erlendra aðila vegna leigu loftfara og skipa verði undanþegnar skattskyldu þá er lagt til að þær greiðslur verði undanþegnar skattskyldu sem foreldrar eða forráðamenn fá frá sveitarfélagi vegna umönnunar barns frá þeim tíma er fæðingarorlofi lýkur og þar til leikskóla eða grunnskólanám hefst jafnframt er lagt til að arður sem úthlutað er milli aðila sem eru samskattaðir samkvæmt fimmtugustu og fimmtu grein tekjuskattslaga verði undanþeginn staðgreiðslu í þann tíma sem samsköttun varir að lokum má nefna að lögð er til breyting á níunda tölulið þrítugasta og fyrstu grein tekjuskattslaga um frádrátt frá tekjum í atvinnurekstri þannig að ákvæðið taki einnig til ríkja sem ekki eru aðilar að efnahags og framfarastofnun evrópu en eru aðilar að evrópska efnahagssvæðinu herra forseti eins og að framan greinir er með frumvarpinu lagt til að tekjuskattur einstaklinga lækki um áramótin um eitt prósent í stað tveggja prósenta lækkunar sem þegar hafði verið lögfest einnig er lagt til að um áramót hækki persónuafsláttur einstaklinga úr tuttugu og níu þúsund tuttugu og níu krónur á mánuði í þrjátíu og tvö þúsund hundrað fimmtíu krónur á mánuði við þetta hækka skattleysismörk einstaklinga úr sjötíu og níu þúsund krónur í níutíu þúsund krónur er jafnframt lagt til að persónuafsláttur verði endurskoðaður árlega samanber framangreint þessar breytingar auk þeirrar breytingar að barnabætur verði greiddar til átján ára aldurs í stað sextán ára eiga rætur sínar að rekja til yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar tuttugasta og öðrum júní síðastliðinn til að greiða fyrir samkomulagi así og sa

greiðslna sem foreldrar eða forráðamenn barna fá frá sveitarfélögum til að annast heima börn á tilteknum aldri um er að ræða hlunnindi sem flestir forráðamenn barna njóta en hafa ekki verið skattlögð sem slík vegna félagslegs eiginleika þeirra þegar þessi hlunnindi eru greidd út í peningum er ekki eðlilegt að þau séu skattlögð þau sjónarmið voru rædd hvort það sama ætti ekki að gilda um aðrar greiðslur eða ávísanir frá hinu opinbera sem ætlað er að greiða almennt fyrir opinbera þjónustu eins og tónlistarkennslu eða jafnvel grunnskólakennslu samanber einkaskóla þá var rætt um hver hugsunin almennt væri á bak við það að sumar greiðslur frá opinberum aðilum eru skattfrjálsar en aðrar ekki almennt er stefnan sú að hafa undanþágur skattalaga sem fæstar og skulu þær jafnframt skýrðar þröngt með tilliti til þess að jafnræði sé með borgurunum meiri hlutinn leggur til tvær breytingar á frumvarpinu annars vegar er um að ræða breytingar á fjárhæðum áttundu greinar frumvarpsins til samræmis við nýsamþykkt lög um breytingu á lágmarki eignaviðmiðunar til skerðingar á lagt til að fjórðu grein frumvarpsins falli brott þannig að áfram verði heimilt að lækka tekjuskattsstofn manns sem hefur veruleg útgjöld af menntun barna sinna sextán ára og eldri en ekki átján ára og eldri eins og frumvarpið gerir ráð fyrir háttvirtur þingmaður pétur h blöndal og birgir ármannsson skrifa undir álit þetta með fyrirvara meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um á sérstöku þingskjali undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal með fyrirvara dagný jónsdóttir birgir ármannsson með fyrirvara ásta möller og sæunn stefánsdóttir herra forseti ég ætla að ljúka hér ræðu minni sem framsögumaður en ræða hér um fyrirvara sem ég geri við þetta frumvarp sem gert var tuttugasta og öðrum júní um framhald á kjarasamningi var ákveðið að tekjuskattur skyldi ekki lækka um tvö prósent um næstu áramót heldur um eitt prósent og að persónuafsláttur skyldi hækka sem þeim aðila vinnumarkaðarins er mjög undarlegt í ljósi þess að það er löggjafinn sem ákveður slíkar breytingar á lögum og löggjafinn er kosinn af almennum kjósendum í landinu til þess að setningu löggjafar en ekki þeir aðilar sem stóðu að þessu samkomulagi þann tuttugasta og öðrum júní þeir eru ekki kosnir almennum kosningum af borgurum

að þetta frumvarp er hér komið inn á alþingi sem stjórnarfrumvarp

þetta er þvert á þá lífsstefnu sem ég hef að láta skattkerfið ekki stýra fólki svona hár persónuafsláttur gerir það einmitt að stór hluti þjóðarinnar greiðir ekki skatta og sá hluti þjóðarinnar hefur áhuga á því að auka útgjöld ríkissjóðs vegna þess að hann finnur ekki fyrir gjöldunum sem koma á móti það má líka líta á háan persónuafslátt sem niðurgreiðslu á lágum launum niðurgreiðslu gagnvart öðrum löndum sem þýðir að lágar tekjur eru skattfrjálsar en hærri tekjur borga þeim mun hærri skatt eins og kemur fram í þessu frumvarpi það á að skattleggja hærri tekjur meira til að lágar tekjur séu skattfrjálsar þetta er sem sagt niðurgreiðsla á lágum launum og lokka þar af leiðandi láglaunastörf til landsins sem ég tel ekki endilega vera æskilegt þetta eykur líka fátæktargildrum sem kallað er að það er erfiðara fyrir fólk með lágar tekjur að bæta stöðu sína vegna þess að það þarf að yfirvinna skerðingar vegna hárra skatta alls konar tekjutengingar bótum og svo framvegis sem gerir það að verkum að mjög margir hafa fest

así einmitt hjá þeim aðilum sem hér voru að semja nú fær hann ekki nema um þrjú þúsund króna lækkun á sköttum hann fær reyndar um þrjú þúsund króna hækkun á persónuafslætti en ekki fyrir utan það að hann er ekki hvattur eins til að afla meiri tekna með því að mennta sig með því að sýna meiri snilli með því að skipta um starf og með því að taka á sig meiri ábyrgð þetta frumvarp gengur í þá átt að auka meðalmennsku í þjóðfélaginu og hvetja fólk síður til dugnaðar nú hafa verið uppi kenningar um það að skattkerfið hafi áhrif á skattstofninn svokölluð laffer kúrfa er þekkt við sjáum dæmi þess sérstaklega hjá hagnaði fyrirtækja en hagnaður fyrirtækja er mjög hvikur skattstofn einu sinni voru skattar á hagnað fyrirtækja fimmtíu prósent og tekjur ríkissjóðs óverulegar síðan var þessi skattprósenta lækkuð í þrepum alveg niður í átján prósent og við hverja einustu lækkun stórjukust tekjur ríkissjóðs og nú eru þær margfaldar herra forseti miðað við sem var þegar þessi skattprósenta var fimmtíu prósent sem sagt átján prósent skattur sem ég mundi telja að væri skattalækkun frá fimmtíu prósent gefur meiri

herra forseti vegna þess að hærri tekjur ríkissjóðs eru jú meiri skattar á fyrirtækin þetta er þessi þversögn sem menn eru endalaust að rífast um þegar tekjuskattur fyrirtækja er lækkaður úr fimmtíu prósent í átján prósent stóraukast greiðslur fyrirtækjanna til ríkissjóðs er þetta skattalækkun eða skattahækkun ég held að það sama hafi gerst hjá einstaklingum með laun þeirra þegar skattar voru lækkaðir það er prósentan herra forseti var fólk hvatt til þess að hafa meiri tekjur það tók kallinu það hefur meiri tekjur fólk hefur meiri tekjur núna en var í upphafi laun á íslandi hafa hækkað eins og hvergi annars staðar ég vil gjarnan að fólk bendi mér á eitthvert land í heiminum þar sem laun hafa hækkað annað eins herra forseti umfram verðlag og hér á landi á sama tíma hafa allar bætur hækkað enn meira en launin þannig að sú stefna að lækka skatta á fyrirtæki og einstaklinga hefur stækkað kökuna þjóðarkökuna þannig að allir eru betur settir líka þeir sem hafa lægstu launin já ég gleymdi því að lægstu launin hafa hækkað langmest sem er mjög ánægjulegt því að þau voru skammarlega lág nítján hundruð níutíu og fimm þegar ég kom inn á þing þau voru fjörutíu og þrjú þúsund krónur á mánuði og eru núna komin upp í hundrað tuttugu til hundrað þrjátíu þúsund sem er mjög ánægjulegt sú stefna að taka upp flata og lækkandi skattprósentu og hvetja fólk til dáða hefur sýnt sig

laun hafa hækkað rekstur fyrirtækja blómgast hagnaður fyrirtækja þvílíkur að þau skila miklum tekjum í ríkissjóð og afkoma ríkissjóðs hefur batnað í kjölfarið á öllu saman þetta frumvarp sem hér er verið að ræða og þetta samkomulag aðila vinnumarkaðarins sem vilja vera uppteknari af því að skipta kökunni en að stækka hana er skrefið til baka það er minn fyrirvari herra forseti og ég mun vera á móti því að samþykkja skattahækkun prósentuhækkun á allan almenning í landinu við erum að hækka skatta frá núgildandi lögum um eitt prósent um næstu áramót það eru önnur atriði

mjög skrýtið fyrirbæri og lítið rætt og jafnvel ekki þekkt barnabæturnar eru háðar tekjum og eignum foreldra menn geta deilt um hversu nákvæmlega það er tengt og svo framvegis en þær eru ekki háðar tekjum barnsins og þegar þær eru hækkaðar upp í átján ár fara að koma upp dæmi um það til dæmis hjá ungum sjómönnum eða söngvurum eða slíkt ungu afreksfólki að það er með góðar tekjur og getur á sama tíma verið með barnabætur sem eru skertar vegna tekna foreldranna og eigna foreldranna hins vegar er skattaívilnun vegna kostnaðar við nám háð tekjum barnsins en ekki tekjum foreldranna og ekki eignum foreldranna fólk getur verið með miklar eignir fjörutíu til fimmtíu milljónir króna nettóeign og miklar tekjur og það fær skattaívilnanir mér finnst þetta mjög óeðlilegt herra forseti mjög óeðlilegt og svo var niðurstaðan sú eftir mikið japl og jaml og fuður að það var ákveðið að veita hvort tveggja við veitum einum hópi fólks sem getur verið tekjuhár og með miklar eignir ívilnun vegna menntunarkostnaðar barna en ef börnin hafa einhverjar tekjur er allt gert hins vegar erum við að veita barnabætur til átján ára aldurs sem eru skertar vegna eigna og tekna foreldranna en ekki vegna tekna barnsins svona er niðurstaðan ég er ekkert yfir mig hrifinn af þessu í frumvarpinu er komið inn á skemmtilegt vandamál sem kemur upp á yfirborðið herra forseti samkvæmt lögum eiga hlunnindi að vera skattskyld það stendur í skattalögum ef ég bý ókeypis í herbergi eða íbúð á mér að reiknast leiga sem hlunnindi ef ég er með bíl frá atvinnurekanda eiga mér að reiknast tekjur vegna afnota af bílnum hins vegar ef ég fæ í hendur eitthvað úr heilbrigðisþjónustunni ókeypis aðgang til dæmis ef ég fæ þjónustu við líkamsrækt eða eitthvað slíkt sem er nauðsynleg læknisfræðilega er það hlunnindi en þau eru skattskyld það dettur engum í hug að skatta það ef ég ligg á spítala eru það líka hlunnindi sem eru að sjálfsögðu skattfrjáls ef ég sendi börnin mín í grunnskóla eru það hlunnindi en þau eru skattfrjáls það er hins vegar hvergi talað um það herra forseti þetta er bara svona þegjandi samkomulag og svo fara að koma upp skemmtilegir fletir á þessu þegar menn eru með börn í leikskóla hjá sveitarfélagi eru það að sjálfsögðu skattfrjáls hlunnindi engum hefur dottið í hug að skatta það en þau hlunnindi eru mjög mikil mér skilst að foreldrar borgi um tuttugu og fimm til tuttugu og sjö prósent af kostnaðinum þau borga kannski þrjátíu þúsund krónur það þýðir að sveitarfélagið borgar sjötíu þúsund krónur á móti fólkið fær fyrir hvert barn sjötíu þúsund krónur frá sveitarfélaginu en það er ekki skattað sem hlunnindi samt nýta það ekki allir einstaka maður nýtir það ekki en það er orðið mjög sjaldgæft þegar svo sveitarfélaginu dettur í hug að fara að borga mönnum þennan sjötíu þúsund kall beint og svo getur það ráðið hvort það borgar hundrað þúsund krónur að senda barnið í leikskóla kemur allt í einu upp spurningin um hvort það sé skattfrjálst mér finnst það ekki spurning ef það var skattfrjálst sem hlunnindi hlýtur það líka að vera skattfrjálst sem greiðsla frá sveitarfélaginu til þess að gera nákvæmlega sama hlutinn heima hjá sér ef menn skyldu taka upp kerfi sem þykir mjög gott víða að taka upp ávísanir fyrir grunnskóla þannig að foreldrar geti valið sér grunnskóla sem eykur samkeppni milli grunnskólans sem í dag er gjörsamlega óþekkt það er engin samkeppni yrði það væntanlega líka skattfrjálst að minnsta kosti í mínum huga en svo er ekki í dag þetta er hlutur sem ég held að menn þurfi að ræða um skattskyldu eða skattfrelsi hlunninda sem eru í velferðarkerfinu það er bæði í heilbrigðis og menntakerfinu herra forseti ég fellst á þetta frumvarp að mestu leyti ég hef sem sagt fyrirvara um þessa hækkun á sköttum ég get alveg fallist á það að persónuafsláttur hækki það er allt í lagi ég er á ákveðinn hátt á móti þeirri stefnu að vera upptekinn af því að skipta kökunni í staðinn fyrir að stækka hana ég held að árangur undanfarinna ára hér á íslandi sanni að það er betra að hafa skattkerfið einfalt og með hæfilega lágum sköttum sem hvetur fólk til dáða og stækkar kökuna hins vegar hef ég miklar efasemdir og set stórt spurningarmerki við það hvort aðilar úti í bæ eins og aðilar vinnumarkaðarins sem þykjast tala fyrir hönd hundrað þúsund manna en gera það að sjálfsögðu ekki því að það er ekkert lýðræði innan þeirra hreyfingar ákveði hér lög fyrir alþingi ég set stórt spurningarmerki við það og minni á vandræðaganginn varðandi vaxtabæturnar sem við vorum með hérna í haust þegar así gagnrýndi allt milli himins og jarðar en kom aldrei með neinar tillögur um eitt eða neitt það var nánast sama hvað gengið var og teygt sig í áttina hvað tekju og eignamörkin voru hækkuð það nefndi aldrei neina tölu enda vildi það ekki nefna tölu sem segði að fólk sem væri með mjög miklar eignir fengi bætur frá ríkinu núna fær fólk með mjög miklar eignir bætur frá ríkinu ég held að ég hafi ekki fleiri orð um þetta ég er búinn að nefna fyrirvara mína við þetta frumvarp sem ég er með